Frau Präsidentin, Herr Kommissar Moedas! Forschung, Entwicklung und Innovation sind gerade im Bereich der sauberen Energie von besonderer Bedeutung, denn nur dadurch kann die industrielle Vorreiterrolle und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gesichert und ein nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung geschaffen werden. Die Europäische Union ist heute weltführend bei hochwertigen emissionsarmen Energieinnovationen, Innovationen bei der Energieeffizienz, bei erneuerbaren Energieträgern, intelligenten Netzen, Speichern und der Entwicklung sauberer Technologien. Um auch in Zukunft am globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Innovation im Bereich sauberer Energie jedoch beschleunigt werden. Das Optimierungsspektrum ist dabei weitreichend von der Vereinfachung beim Zugang zu Forschungsmitteln über PPP Projekte bis zur Umsetzung von Wissen in wirtschaftlich rentable Produkte.

Als wichtigste Punkte sind dabei zu berücksichtigen Herr Buzek hat das in seinem Bericht auch getan die Kohärenz der Maßnahmen auf EU Ebene, die Finanzierungssicherheit, die Absicherung der weltweiten Führungsrolle und die Mitwirkung der Bürger. Damit Europa weiterhin top bleibt, brauchen wir mehr Mittel, schnellere und bessere FE für die saubere Energie.